V javnem ... V javnem, posvetovanju je, ministrstvo med drugim prejelo tudi predloge, da naj se predlagana izjema avtorskih sorodnih pravic še bolj razširi, to je, da se določi izjemno izjemo in omejitev tudi pravice, predelave, da se lahko avtorsko delo tudi vsebinsko spremeni, na primer skrajša. Temu nismo mogli slediti, ker ne moremo določiti širše izjeme ali omejitve v korist invalidnih oseb, kot je določeno z direktivo. Avtorske pravice in sorodne pravice, v informacijski družbi, ki določajo nabor možnih izjem in omejitev avtorskih in sorodnih pravic, ki jih lahko država članica določi v svoji nacionalni zakonodaji. Jaz verjamem, da imamo zdaj ta predlog, usklajen in da bo, tako kot sem povedal, prišel na vlado v roku dveh mesecev in potem takoj tudi v, državni zbor. Tega odpora v takem smislu tukaj ne zaznavamo, ampak to, kar smo zdaj uskladili, verjamem, da je tisto, kar bomo lahko tudi sprejeli. Hvala.